frú forseti það er kannski tvennt sem ég mundi vilja bregðast örlítið við í annars ágætri ræðu háttvirts þingmanns illuga gunnarssonar að mestu leyti að minnsta kosti hann nefndi hér sérstaklega peningamálastefnuna og segir í sínu máli að peningamálastefnan gangi í raun ekki og það er í takt við það sem þessi sami ágæti þingmaður skrifaði um eins og okkur er í fersku minni grein í morgunblaðið fyrir ekki svo mjög mörgum mánuðum síðan ásamt félaga sínum úr þingflokknum þar sem þeir eru að ræða um það að seðlabankinn þurfi að breyta um stefnu mig langar að forvitnast um það hjá þingmanninum hvernig það má þá vera og hvernig það gengur upp þetta sjónarmið hans gagnvart eða andspænis því sjónarmiði sem kom fram í máli hæstvirts utanríkisráðherra formanns samfylkingarinnar þegar hún ræddi um peningamálastefnuna og kallaði þau viðhorf sem hafa komið fram í umræðunni um að það þurfi að endurskoða eða að minnsta kosti huga að markmiðum seðlabankans í peningamálastefnunni þar sem hún kallar það fullkomlega óábyrgt og hvernig gengur þetta upp hjá stjórnarflokkunum annað atriði þingmaðurinn sagði líka undir lok sinnar ræðu að við þurfum að sannfæra sjálf okkur um það að við komumst í gegnum skaflinn hann hafði þá nýlokið umræðu um gjaldmiðilsmálin og evruna og brýnt fyrir mönnum að það væri engin sérstök úrræði að leita í því að taka evruna hvernig fellur þessi málflutningur að málflutningi samfylkingarþingmannsins árna páls árnasonar sem hér talaði í raun og veru um evruna ég eingöngu evrópusambandið sem lausn á okkar hagstjórnarvanda þannig að